Wenn zwei sich streiten, weint der Dritte eine leicht abgewandelte Lebensweisheit, die gut umschreibt, was Kinder erleben, wenn ihre Eltern sich scheiden lassen.

Unsere Bundesregierung muss dringend das Scheidungs und Familienrecht überarbeiten. Wir brauchen ein konsequentes Wechselmodell, wie fast alle anderen europäischen Staaten. Die vielen Petitionen an das Europäische Parlament bezüglich der Arbeit der deutschen Jugendämter zeigen mir, dass wir auch hier eine umfassende Reform brauchen. Über ein Jahr lang habe ich eine französische Mutter und ihre Tochter in diesem schwierigen Kampf begleitet. Heute fiel das Urteil zu ihren Gunsten. Deutschland, beweg Dich! Davon profitieren viele Familien im Scheidungsstreit. Davon profitieren die bis heute benachteiligten Trennungsväter, und es profitieren die Kinder, weil ihnen beide Eltern bleiben. Europa kann wertvolle Impulse geben, um Bewegung in die deutsche Politik zu bringen.